Paní předsedající, já bych chtěl svoji jednu minutu věnovat otázce svobody, protože to je základní hodnota demokracie, a my slavíme výročí třiceti let od pádu Berlínské zdi a od pádu komunismu.

Železná opona rozdělovala Evropu po čtyři desetiletí a totalitní režimy padly, protože se zhroutily, nebyly konkurenceschopné. Třicet let odstraňujeme hranice mezi námi, spojili jsme se prakticky napříč celým kontinentem a cíleně odstraňujeme překážky, které mezi členskými státy byly.

Výzvy, které stojí před námi, jsou přijmout státy Balkánu, dát jim budoucnost, nerozdělovat, ale spojovat, zaručit bezpečí a prosperitu a samozřejmě příznivé životní prostředí pro občany.